Doamnă președintă, una dintre marile provocări ale agriculturii Uniunii Europene o constituie asigurarea necesarului de proteină, atât pentru producția de lapte, cât și pentru producția de carne, dar și pentru consumul uman. Plantele proteice reprezintă, în același timp, o resursă cu beneficii importante asupra mediului, contribuind la fixarea azotului în sol, la creșterea calității solului și, implicit, la crearea unor condiții favorabile pentru agricultura ecologică. Sprijinirea culturilor proteice prin intermediul plăților voluntare pe înverzire și prin cel de al doilea pilon trebuie să aibă în vedere creșterea flexibilității sprijinului destinat culturilor proteice. Este important să se faciliteze utilizarea pachetelor financiare existente și să se asigure continuitatea lor.